um frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur keflavíkurflugvallar og skila þar sérstöku minnihlutaáliti sem er á þingskjali ellefu hundruð tuttugu ég vil fara aðeins yfir það og færa fram þær röksemdir sem þar koma fram minni hluti nefndarinnar hefur miklar efasemdir um þetta mál og hvernig það er úr garði gert og margvíslegar athugasemdir við efnisþætti þess fyrsta athugasemdin sem ég vil gera í þessu sambandi er við þá leið sem hér er farin en lagt er til í frumvarpinu að stofna sérstakt hlutafélag um starfsemi sem að öllu leyti á að vera í höndum hins opinbera það er að mínu viti engin ástæða er til að koma opinberri starfsemi þar með talið stjórnsýslu undir hlutafélagaformið eins og hér er lagt til og væri nær að starfsemin væri á hendi stofnunar sem væri b hluta fyrirtæki

þeir verða ekki lengur opinberir starfsmenn og njóta þar af leiðandi ekki réttinda sem slíkir og það er auðvitað umhugsunarefni að það sé hægt með lagasetningu af þessum toga að breyta réttarstöðu starfsmanna með því að búa til hlutafélag um starfsemi sem áður hefur verið á hendi hins opinbera verður réttarstaðan lakari án þess að starfsmennirnir hafi nokkuð um það að segja eða komi að nokkru leyti að samningum þar að lútandi þetta tel ég vera ranga leið

þegar um er að ræða starfsemi sem er stjórnsýslustarfsemi að lögum eins og hér er um að ræða ég geri líka athugasemd við aðra málsgrein fjórðu grein þar sem félaginu sem hér á að stofna er heimilað að gera hvers konar samninga við aðra aðila til að ná tilgangi sínum á sem hagkvæmastan hátt eins og þar stendur og ég vil í þessu sambandi vísa maí umsögn landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna um öryggisviðbúnað á vellinum ég tel að umfjöllun meiri hlutans um þetta atriði í nefndaráliti sé ekki nægileg trygging fyrir því að öryggismál verði með sama hætti og verið hefur í umsögn slökkviliðs og sjúkraflutningamanna er sérstaklega vikið að þessu og sömuleiðis um öryggismálin slökkviliðs og eldvarnaeftirlitið er fjallað um í umsögn frá flugmálastjórn á keflavíkurflugvelli þar sem beinlínis er lagt til að komi ný grein inn í frumvarpið sem fjallar um slökkviliðið á vellinum og eldvarnaeftirlit frumvarpið sjálft gerir sem sagt enga grein fyrir því að það sé starfrækt slökkvilið á keflavíkurflugvelli þetta tel ég auðvitað vera algjörlega óviðunandi og að það hefði átt að taka inn hugmynd frá flugmálastjórn á flugvellinum um sérstaka grein

hér er flugvallarsvæðið skilgreint sem sérstakt skipulagssvæði jafnvel þótt nú sé verið að gera þá breytingu að það sé verið að flytja þetta úr að hluta til hernaðarlegri starfsemi yfir í borgaralega starfsemi að þá er eftir sem áður ákveðið hér að flugvallarsvæðið sé skilgreint sem sérstakt flugvallarsvæði þannig er stjórnsýslu viðkomandi sveitarfélaga sem hlut eiga að máli ýtt til hliðar og þar með er hið lýðræðislega umboð sem sveitarstjórnirnar hafa frá íbúum og bera pólitíska ábyrgð á þær bera meðal annars pólitíska ábyrgð á skipulagsmálum þannig verði hið lýðræðislega umboð að engu ég tel að þetta sé óviðunandi og með ákvæðunum um að ákvarðanir skipulagsnefndar séu endanlegar á sveitarstjórnarstigi er verið að færa lýðræðislegt vald til stjórnskipaðrar nefndar þvert á venjulega stjórnskipun hér er til dæmis ekki vikið að því að skipulagsákvarðanir sem þetta stjórnvald tekur séu kæranlegar til úrskurðarnefndar skipulags og byggingarmála og þannig eru réttarúrræðin sem eru í gildi í almennu skipulagslögunum tekin úr sambandi á þessu svæði þetta finnst mér líka algerlega óviðunandi ég held að þetta sé ekki með ráðum gert ég held að þetta sé einfaldlega vanhugsað breytingartillaga meiri hlutans um skipan skipulagsnefndar er að mínu mati til bóta enda gerði upphaflegt frumvarp ráð fyrir að skipulagsstofnun ætti bæði aðild að skipulagsnefnd svæðisins og enn fremur kæmu skipulagsákvarðanir nefndarinnar til skipulagsstofnunar og það var augljóst að slíkt fyrirkomulag gat ekki staðist þannig að ég tel að sú breytingartillaga sé jákvæð og til bóta ég tel

ég bendi líka á að hið sama megi segja um ákvæði níundu grein en hún felur þessu opinbera hlutafélagi skyldur sveitarstjórnar samkvæmt vatnalögunum meðal annars að því er varðar holræsamál meðal annars hvað varðar lög um vatnsveitur sveitarfélaga lög um hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um gatnagerðargjald öllum skyldum sveitarstjórna samkvæmt þessum lögum er varpað yfir á opinbert hlutafélag ég tel að þetta

góðrar stjórnsýslu ég held að þetta sé reyndar fyrirkomulag sem er í hrópandi mótsögn við lýðræðislega stjórnarhætti staða þeirra sveitarfélaga sem eiga hlut að máli verður einnig óljós og að mínu viti óviðunandi því að þau verða komin undir ákvörðunum hlutafélags um mikilvæg hagsmunamál sín svo sem um fasteignagjöld og má í þessu sambandi vísa til umsagnar frá sandgerðisbæ þar sem þetta viðhorf er áréttað þar segir meðal annars með leyfi forseta það er skoðun bæjarstjórnar sandgerðisbæjar að gott hefði verið að sjá skýrari mynd af þeirri væntanlegu útfærslu eða gleggri drög í greinargerð eða inngangi frumvarpsins síðan segir hið nýja félag verður þannig blanda af einkafyrirtæki og aðila með ákveðna framkvæmd stjórnsýslu að hluta til einhvers konar sveitarfélagsígildi vert er að íhuga hvort samkeppnislöggjöfin gæti ekki reynst vera erfiður ljár í þúfu þessarar fyrirtækjasamstæðu til lengri tíma litið síðan segir áfram með leyfi forseta að mati bæjarstjórn vantar í frumvarpið með hvaða hætti fyrirhugað er að sandgerðisbær komi að málinu og þá ekki síður hvernig verður háttað með þjónustutekjur og gjöld er tengjast rekstri og skattheimtu sveitarfélaga í lokin segir í umsögn sandgerðisbæjar að það komi ekki skýrt fram hver hin samningsréttarlega staða bæjarfélagsins í væntanlegum samningaviðræðum við þetta nýja félag sé bæði varðandi það hvað sé fyrirhugað að semja um við bæjarfélagið sem og hver staðan verður ef ásættanlegir samningar nást ekki frá sjónarmiði bæjarfélagsins eða félagsins þessi umsögn undirstrikar sem sagt þessa áhyggjur eða ég vil segja fyrirvara minn og afstöðu gagnvart stjórnkerfinu sem hér er verið að koma

sem ég hef þegar nefnt árétta að hér er gert ráð fyrir því að ákvæði er í frumvarpinu um að sveitarfélög sem gera svæðisskipulag verði bundin af aðalskipulagi þessa svæðis þetta skýtur auðvitað skökku við og þetta þýðir að rétthæð skipulagsáætlana verður í mótsögn við hina almennu reglu í skipulagslögum hér er gert ráð fyrir því að ef sveitarfélögin á svæðinu hafa með sér svæðisskipulag muni það þurfa að víkja fyrir aðalskipulagi sem stjórn skipulagsnefnd flugvallarsvæðisins gerir fyrir það svæði sem lýtur ekki almennum lögmálum skipulagslaga er ekki kæranleg að því er séð verður og hagsmunaaðilar hafa engan möguleika á að hafa áhrif á með sama hætti og aðrar skipulagsáætlanir hér er því að mínu viti verið að taka stjórnsýsluna og kasta henni að verulegum hluta til hliðar

þetta sjónarmið kemur einnig fram í umsögn skipulagsstofnunar þar sem segir meðal annars með leyfi forseta að mati skipulagsstofnun er um of afdráttarlaust orðalag að hvað og telur stofnunin að réttara væri að samvinnunefnd um svæðisskipulag suðurnesja væri heimilt að gera tillögu að svæðisskipulagi þótt hún stangaðist að einhverju leyti á við gildandi aðalskipulag vallarsvæðisins slíka tillögu væri hins vegar ekki hægt að staðfesta nema að fengnu samþykki yfirvalda á keflavíkurflugvelli svo segir hér áfram skipulagsstofnun bendir einnig á að í framkomnu frumvarpi til skipulagslaga þrjú hundruð sjötugasta og fjórða mál er nú liggur fyrir er kveðið á um rétthæð skipulagsáætlana það sem hér er gert ráð fyrir fer því í bága við þessa almennu reglu í skipulagslögum þó að um þetta sé fjallað í nefndaráliti tel ég að það standist engan veginn í raun og veru þegar á hólminn er komið ég tel líka nauðsynlegt að taka fram að þegar ákveðið var að stofna hlutafélag um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarrekstur flugmálastjórnar íslands árið tvö þúsund og sex hafði þáverandi stjórnarandstaða sem samanstóð af samfylkingu vinstri hreyfingunni grænu framboði og frjálslynda flokknum efasemdir um að hlutafélagaformið væri hið rétta og vildi láta skoða fleiri leiðir

ríkisendurskoðanda til fundar við nefndina til að fjalla um kosti og galla opinberra hlutafélaga og þá reynslu sem þegar hefur fengist af slíku rekstrarformi vegna þess að það er nú þegar komin nokkur reynsla á rekstur opinberra hlutafélaga og það hefur ekkert verið metið og mér finnst ekki rétt að fara með starfsemi sem eins og ég segi er að verulegu leyti til stjórnsýslustarfsemi inn í þetta form án þess að menn að minnsta kosti skoði það hvaða reynsla hefur fengist af þessu formi ég hef þegar nefnt hluti sem varða réttindi starfsmanna vegna þess að við breytingu á rekstrarformi úr hefðbundinni ríkisstofnun og yfir í hlutafélag eða opinbert hlutafélag er hætta á því að réttindi starfsmanna skerðist að einhverju leyti mörg dæmi eru um þetta og stéttarfélög starfsmanna hafa einmitt verið að vara við þessu atriði ég vil þó láta þess getið að meiri hlutinn hefur í breytingartillögum sínum komið til móts við sjónarmið starfsmanna að því er varðar lífeyrismálin og það er jákvætt að það er gert eftir sem áður er verið að breyta réttarstöðu starfsmanna sem áður voru opinberir starfsmenn

hlutafélaginu ég tel að með hlutafélagaforminu skapist líka réttaróvissa um gildi stjórnsýslu og upplýsingalaga og um réttindi starfsmanna enda þótt tiltekið sé í greinargerð að ákvæði stjórnsýslu og upplýsingalaga gildi að því er varðar stjórnsýsluhlutverk félagsins þá gilda þau almennt ekki í hlutafélögum upplýsinga og stjórnsýslulög ef ætlunin er að láta þau ná til opinbers hlutafélags ætti að mínu mati að kveða skýrt á um það í lögunum sjálfum með beinum hætti ég vil í þessu sambandi

og í hans umfjöllun kemur meðal annars fram að stjórnendur opinberra hlutafélaga virðast ekki í öllum tilvikum gæta þess nægilega að virða upplýsingalög og vísa ég þar í tiltekið mál númer fimm þúsund hundrað og þrjú tvö þúsund og sjö frá umboðsmanni alþingis ég tel þess vegna að þetta sé nauðsynlegt að setja inn í frumvarpið og taka af allan vafa um þetta mál til þess að tryggja réttaröryggi borgaranna ég vek athygli á því í mínu nefndaráliti að í þessu nýja

ég tel það afar óheppilegt og tel reyndar að það geti valdið vanhæfi stjórnsýsluhlutans í tilteknum tilvikum vegna þess að þeir aðilar sem eru að stunda rekstur inni á flugvallarsvæðinu eða flugstöðvarsvæðinu geta þurft að sækja vissa hluti til má segja leigusalans sem er stjórnvaldið og þarna held ég að geti orðið hagsmunaárekstra og í þessu samhengi er vert að hafa í huga að samkeppniseftirlitið sendi umsögn um málið sem er dagsett tuttugasta og annan apríl og reifar þessa stöðu sérstaklega í sínu áliti og segir meðal annars í lok sinnar umsagnar þegar hún er búin að reifa þetta fyrirkomulag þar sem er til að þessu verði skipt upp á milli tveggja aðila að mati samkeppniseftirlitsins er með því móti fullkomlega komið í veg fyrir hagsmunaárekstra og mögulega og í raun líklega samkeppnislega mismunun það er því viðhorf samkeppniseftirlitsins að árétta fyrirkomulag muni að öllum líkindum leiða til samkeppnislegrar mismununar ég tel herra forseti að þessi atriði hafi ekki verið nægilega vel gaumgæfð í vinnu nefndarinnar og þess vegna og og með vísan til þeirra sjónarmiða sem ég hef sett fram í þessu máli tel ég að fjölmargir þættir þess séu enn þá vanreifaðir og með vísan til þess legg ég til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu það kemur einnig fram í mínu nefndaráliti að verði ekki fallist á frávísun sem ég teldi vera skynsamlegustu afgreiðslu málsins að þessu sinni að fá það skoðað örlítið betur þau álitaefni sem hér eru

það mál og jafnframt að skipulagsstjóri komi fyrir nefndina vegna ákvæða um meðferð skipulagsmála þetta eru þær hugmyndir sem ég hef uppi um málsmeðferð í þessu atriði og ég náttúrlega óska eftir því og vonast til þess að alþingi geti fallist á það að málið gangi til ríkisstjórnarinnar að nýju til frekari vinnslu með tilliti til þeirra athugasemda sem ég hef haft uppi og þess rökstuðnings sem ég hef fært fyrir þeim sjónarmiðum að öðrum kosti óska ég eftir því að málið gangi að nýju til nefndarinnar til annars og þriðju umræðu